Najlepša hvala za besedo in tudi za, odgovor. Hvala tudi za dodatne okoliščine. Torej, potrebno, če sem prav razumel tudi dopolniti obstoječi zakon, zlasti z vidika same varnostne, ureditve. Nekoliko, ko sem se poglobil v to tematiko, sem opazil, da so tudi naši severni sosedje v Avstriji, določili tri križišča. Mislim, da v okolici, Linza, kjer bodo testno preverili tovrstno rešitev. Morda bi bilo tudi, na podlagi njihovih izkušenj in prakse, tudi z vidika urejanja, teh varnostnih vidikov v okviru zakona, pogledati in, primerjati. Če vzamemo prakso iz, ZDA oni imajo recimo to logiko povsem obrnjeno na glavo, ne. Torej mi bi morali na določenem križišču to izrecno dovoliti, v ZDA je pa to izrecna prepoved. Torej vsa križišča omogočajo zavijanje desno ob rdeči luči, razen tistih, na katerih, to je to izrecno prepovedano oziroma, ni mogoče. Zagotovo se strinjam, da je varnostni vidik v tem kontekstu, zelo pomemben in niso vsa križišča primerna za uvedbo take ureditve, zlasti ne tista, kjer je preglednost, slabša in se potem, poslabša tudi varnost, šibkejših udeležencev v prometu, torej tako kolesarjev in, pešcev. Pa bi morda, če imate, če razpolagate s to informacijo, vas vprašal, če imate mogoče kakšne povratne informacije tudi s strani upravljavcev, naših cest v tem kontekstu? Morda, hvala lepa.